og hún hljóðaði upp á það að hafa lengri þingfund í dag þegar komið er fram yfir miðnætti þá er ekki lengur í dag